Creșterea economică se bazează pe crearea și păstrarea de locuri de muncă pe teritoriul european, iar acestea depind de dezvoltarea industriei europene. Solicităm Comisiei să reanalizeze politica industrială și de competitivitate a Uniunii, inclusiv prin prisma siguranței și accesibilității aprovizionării cu energie și cu materii prime. Prin raportul dlui Cercas, Parlamentul solicită Comisiei să analizeze dacă este necesară luarea unor măsuri la nivel european pentru supravegherea activităților întreprinderilor, cu scopul de a evita orice tip de abuz care implică un prejudiciu, în special pentru lucrători. Consider că, în situații de restructurare, este important ca întreprinderea să consulte nu doar sindicatele din locația în care are loc restructurarea, ci toate sindicatele din locațiile în care întreprinderea respectivă produce pe teritoriul european. Solicităm Comisiei să prezinte cât mai curând posibil, după consultarea partenerilor sociali, o propunere pentru un act juridic privind informarea și consultarea lucrătorilor.